Walka o czyste powietrze jest sprawą absolutnie bardzo ważną i z tym nikt tutaj w naszej izbie nie dyskutuje, i nikt z nas tego nie kwestionuje. Oczywiście powietrze w miastach jest szczególnie zanieczyszczone.

Stawiajmy na zrównoważony transport, na elektromobilność, na poprawę efektywności energetycznej budynków czy też na rozwój ciepłownictwa systemowego w krajach członkowskich z niskimi temperaturami zimą.

Czy to w trosce o ochronę środowiska Parlament przenosi się z Brukseli do Strasburga na trzy dni? Jak bardzo zanieczyszczamy tym naszym przemieszczaniem się powietrze! Czy te sznury samochodów w budynku parlamentarnym czekające na europosłów zanieczyszczają powietrze, czy też są bez znaczenia?

My posługujemy się hasłami, programami, restrykcyjnymi celami, a tymczasem sami przyczyniamy się do zanieczyszczenia powietrza, tym razem w Strasburgu.